Und auch heute muss man leider sagen, dass es die Regierung im Irak nicht schafft, Sunniten, Schiiten und Kurden zu einem geregelten Miteinander zu bringen. Darunter leiden vor allem die kleinen Gruppen die Christen in der Ebene von Ninive und eben die Turkmenen, die seit dem Osmanischen Reich dort Heimatrecht genießen.

Deshalb ist es unsere Aufgabe, bei der irakischen Regierung energisch dafür zu sorgen, dass sie die Menschen und Minderheitenrechte einhält.